Panie Przewodniczący! Pakt Północnoatlantycki jest gwarantem obrony i bezpieczeństwa nie tylko dla Europy, ale i innych krajów świata. Zdecydowana większość krajów Unii to członkowie NATO. Formułując w sprawozdaniu ambitne cele dotyczące relacji Unii z NATO, nie pomija się wielokrotnie powtarzanego apelu prezydenta Donalda Trumpa, dotyczącego obowiązku przeznaczania 2 PKB na obronność. Wiele krajów Unii się z tego wywiązuje, jak na przykład Polska, ale w tyle pozostają kraje takie jak na przykład Niemcy. Co do tego sprawozdania nasza grupa EKR wyrażała wątpliwości, które nie do końca zostały rozwiane.